Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid is een groot voorstander van maatregelen die kunnen helpen in de strijd tegen terrorisme, en islamitische terreur in het bijzonder. De PVV hecht ook grote waarde aan de bescherming van de privacy van de Nederlandse burger en is van oordeel dat, waar deze belangen botsen, een zorgvuldige afweging dient te worden gemaakt. De VS mag van ons passagiersgegevens hebben, maar onder drie voorwaarden.

Deze gegevens dienen niet te worden verstrekt aan een Europees agentschap, maar aan de overheden van de Europese lidstaten waar de vliegtuigen een tussenstop maken, dan wel hun eindbestemming hebben. De derde voorwaarde is dat gegevens die doorgegeven worden niet discriminerend mogen zijn.

Voorzitter, graag zou ik ook nog eens willen onderstrepen waarom deze maatregelen nodig zijn. Laten we duidelijk zijn ze zijn niet nodig om christelijk of boeddhistisch terrorisme tegen te gaan. Deze maatregelen zijn helaas nodig omdat de islam de vrije wereld bedreigt.